Ja. s mislim, da tako predlog terja še eno, obravnavo. V strokovnih krogih je bil zavrnjen zaradi, očitkov dviga, javne porabe, kar pomeni kršenje Marstiszga sporazuma, kolikor mi je, znano. Predlog predvideva, ob ukinitvi dopolnilnega zavarovanja, financiranje po petih, razredih glede na davčne, glede na davčne razrede, kar pa seveda predstavlja problem, z izdajo odločb. Veliko je komplikacij pri pri, izvajanju tega. Ostane nam še seveda odločanje, ali to damo iz nekih splošnih davkov, kot to na primer počne polovica evropskih držav. Jaz bom res dal predlog, se pa že zdaj že veselim te, debate. Odločitev v nobenem primeru za nobeno vlado in za noben parlament ne bo lahka.